Boj s po stáročia vytváranými zvykmi je v každej spoločnosti zložitý a zdĺhavý.

Napriek tomu, myslím si, musíme využiť celú autoritu Európskeho parlamentu na to, aby sme v spolupráci s indickou administratívou urýchlili vykorenenie nehumánnych prejavov kastovej diskriminácie z indickej spoločnosti. Najmä ženy z dalitskej a adivasickej komunity sú často objektom nedôstojného ponižovania a neprijateľnej diskriminácie. Často sú nútené vykonávať ťažkú či nechutnú prácu a neraz sa stávajú objektmi beztrestného sexuálneho zneužívania príslušníkmi vládnucich kást.

Preto, vážené kolegyne a kolegovia, musíme od indických štátnych orgánov žiadať, aby dôraznejšie uplatňovali zákon o najnižších registrovaných kastách a registrovaných kmeňoch pod ochranou vlády tak, aby členovia žiadnej kasty či komunity v Indii neboli objektom násilia, ponižovania a diskriminácie.